Je pa običaj, da je v tem državnem zboru obilo neumnosti, in običaji se tudi skozi čas spreminjajo, kar spada k razgledanosti.